Señor presidente, la globalización trae oportunidades pero, no nos cabe duda, también comporta retos. Es la realidad que ha traído progreso para todos, pero también dificultades para muchos, dificultades que explota el populismo saca partido de quienes se preguntan de qué sirve tener un iPhone si no pueden tener trabajo.

hablo de la política de cohesión, que trabaja para que nadie se quede atrás.

La política de cohesión ha de seguir siendo el pegamento de Europa porque constituye la solidaridad de esta, y el resto de herramientas que se utilicen han de tener un valor añadido. Hay que reconfigurar la globalización a base de políticas sociales, como se manifestó en la Declaración de Roma del pasado mes de marzo.

Por ello, creo que la Comisión acierta con esta reflexión, porque la globalización no puede servir solo para tener un iPhone